Nous la soutenons, et sur la forme, et sur le fond. Sur la forme, je voudrais m'expliquer. On ne peut pas indéfiniment confisquer la Seconde Guerre mondiale, parce que nous n'en tirerons aucune leçon. Il faut tout de même rappeler que les tziganes, comme les juifs, les homosexuels ou les communistes, ont été dans les camps. Ils se sont fait exterminer. Madame Reding a raison de dire que c'est à partir de ce moment là, à partir de cette époque, que nous avons décidé, et l'Europe, et la paix, et de ne jamais plus discriminer sur la race. C'est à cela que nous tenons. Nous soutenons la Commission, nous apprécions la manière dont elle est la gardienne des traités et nous disons aussi, comme d'autres l'ont dit les grands et les petits pays. Mais je voudrais vous dire qu'à l'issue de ce Conseil, la perception de la remontée des nationalismes est quelque chose qui a été pour moi une expérience presque terrifiante. Cela a un parfum persistant des années 30. Il faudra nous en méfier demain.

Un petit mot vous allez mettre en place les mécanismes de surveillance dans la plus stricte orthodoxie financière, mais vous nous avez dit oui, mais le social oui, mais les retraites oui, mais les paramètres sociaux à l'intérieur de cela, tout cela est l'affaire des États. Ce n'est pas l'opinion de mon groupe.